Monsieur le Président, deux événements récents nous redonnent espoir. Et parmi eux, d'abord, la réaction de l'Union européenne aux conséquences économiques et financières dramatiques issues de la crise sanitaire actuelle. Nos trois institutions impliquées dans le processus législatif viennent d'apporter la preuve que nous pouvons laisser derrière nous les obstacles qui, naguère encore, rendaient impossibles les avancées que nous allons approuver sous peu. Le deuxième facteur de changement, c'est la nouvelle administration américaine qui va se mettre en place, avec un retour à des rapports corrects ça ne va rien changer? Pour l'optimiste que je suis, ça va tout changer la coopération internationale, le multilatéralisme fort endommagé, hélas et la lutte contre le changement climatique redeviennent des perspectives réelles. Bonnes nouvelles pour nous, bonnes nouvelles parce que les fossoyeurs de nos valeurs fondamentales, les ennemis d'une presse libre, ainsi que les amis d'une justice à la botte du parti au pouvoir, viennent de perdre un allié de taille dans la lutte contre l'intégration européenne. La décision d'introduire une clause de respect des valeurs fondamentales tombe à point. Les récipiendaires de fonds européens vont devoir se conformer désormais aux engagements auxquels ils ont eux mêmes souscrit. Bon départ pour la nouvelle décennie, bon départ pour la Commission qui va devoir appliquer cette clause avec beaucoup de doigté, beaucoup de talent et beaucoup de persévérance. Donc, tout dépend de nos institutions, et en première ligne de notre Commission, pour pérenniser cet acquis.